Paní předsedající, pyrotechnická směrnice byla vyňata z balíčku devíti směrnic o uvádění technických výrobků na trh, protože by jinak od čtvrtého července výroba airbagů pro auta v celé Evropě byla nelegální. Modernizovali jsme pravidla tak, že budeme lépe chránit naše spotřebitele před nekvalitními výrobky umístěnými na trh zejména z Asie.